Tato zpráva naplnila má očekávání i z toho důvodu, že se zabývá konkrétními projekty, které jsou důležité pro předcházení vzniku odpadů, jejich recyklaci, zvyšování energetické účinnosti, snižování spotřeby, opravdu vracení surovin do oběhu tak, aby nebyly jen jednorázově využity. Jsem velmi rád, že na tato témata reaguje i konkrétní zpráva, která vyzývá města, obce zemědělce v případě bioodpadu ke spolupráci. To si myslím, že je velmi významné, a pro mne je také důležité, že se tímto ukazuje, že kohezní politika není nějaká Popelka, ale je dominantní politikou EU a má návaznost na další inovace a technologie, se kterými přicházíme.